Das heißt, wir müssen Reformen ermutigen und unterstützen, und das müssen auch die neuen Regeln, die heute vorgestellt worden sind, erfüllen. Im Zentrum steht das rule of law das heißt Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit, Minderheitenrechte, saubere Verwaltung, eine starke parlamentarische Demokratie. Rule of law ist aber auch nur dann stark, wenn es uns gelingt, dass wir auch innerhalb der Europäischen Union alle Zweifel darüber, ob Rechtsstaatlichkeit eingehalten wird, beseitigen können das heißt, wenn wir auch nach innen das rule of law die Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der Justiz so stark umgesetzt haben, dass wir mit gutem und starkem Beispiel allen vorangehen können. Ich begrüße die neuen Regeln, die vorgestellt worden sind Sie sind strukturiert, klar und nachvollziehbar. Das muss daher auch dazu führen, dass beim März Rat ein grünes Licht gegeben wird ein grünes Licht, dass die Verhandlungen mit Nordmazedonien, das vor allem so wichtige und tiefe Reformen unternommen hat, und mit Albanien aufgenommen werden können und aufgenommen werden. Das wäre das stärkste Zeichen, das der Balkan dringend braucht.